Herr Präsident! Das Übereinkommen zum gemeinsamen Grenz und Küstenschutz zeigt unsere Entschlossenheit, den Schengen Raum zu retten und die Personenfreizügigkeit als eine der Grundsäulen der Europäischen Union zu erhalten. Dies wird aber nur mit einem europäischen Ansatz funktionieren, denn gemeinsame Grenzen brauchen eben ein gemeinsames Vorgehen. Was wir hier sehen, ist also ein Schritt in die richtige Richtung. Schade nur, dass er etwas zu kurz ausfällt. Ein Blick auf den Inhalt zeigt nämlich, dass dieser nicht dem Titel und seinen Erwartungen entspricht. Wir haben leider eine weitere Chance verpasst, ein wirkliches gemeinsames europäisches System zu schaffen. Halbherzige Lösungen werden uns in zukünftigen Krisen nicht schützen. Wir sollten eigentlich den Blick nach vorne richten und Instrumente schaffen, die nicht nur die Strukturschwächen der Vergangenheit, sondern auch zukünftige Unzulänglichkeiten beheben. Wir hätten die Möglichkeit und auch die moralische Verpflichtung gehabt, vollständige und richtige Maßnahmen zu setzen, um so den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, wie ein wirklicher europäischer Ansatz aussieht.